perché ci hanno consentito di arrivare ad un punto fermo in una materia molto delicata, molto complessa e che fin qui non aveva la regolazione necessaria. Ora però vorrei chiedere al Commissario di preparare fin da ora il passo in avanti successivo, perché non siamo arrivati alla fine di un lungo percorso. Perché vede, i campi elettromagnetici producono spesso delle patologie silenti che non si percepiscono subito ma che esercitano i loro effetti negativi nel tempo. Per questa ragione è molto importante come hanno detto anche altri colleghi disciplinare in futuro l'obbligo di un controllo costante nel tempo delle persone esposte e dall'altra parte guardare con l'attenzione dovuta agli effetti traslati nel lungo periodo. Abbiamo risolto una prima parte del problema, adesso dobbiamo partendo da qui affrontare il resto.